Situácia na trhu práce v Európskej únii je kritická a veľmi sa dotýka aj mladých ľudí.

Navyše túto situáciu zhoršuje skutočnosť, že rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi sú priepastné. V celkovej miere nezamestnanosti preto mladí ľudia prispievajú veľmi vysokým číslom a patria medzi jednu z najohrozenejších skupín.

Nezamestnanosť mladých preto možno považovať za jednu z najväčších výziev, ale aj za jednu z najväčších sociálnych hrozieb Európskej únie.

Boj s nezamestnanosťou mladých môžeme vyhrať jedine v prípade väčších a účelnejšie zameraných investícií.